Niemand hatte eigentlich etwas Besonderes dagegen, das Ganze dauerte deswegen so lange, weil es Kompetenzstreitigkeiten zwischen Rat und Kommission gab, und um das zu klären, musste sogar der Europäische Gerichtshof bemüht werden.